Sie erwarten doch von mir nicht, dass ich mit Ja antworte.

Die Liste der Probleme, die Frau Jourová vorgetragen hat, ist sehr lang, und sie betrifft zahlreiche Politikbereiche. Wir haben alle allen Grund, uns Sorgen über die Entwicklung in Ungarn zu machen. Die Verantwortung dafür trägt die Regierung. Und die Regierung muss sich bitte auch der Kritik aus diesem Haus und anderen europäischen Institutionen und auch der Zivilgesellschaft stellen. Das sind wir der gemeinsamen Entwicklung dieses europäischen Hauses schuldig!